Voorzitter, het is de laatste jaren in de Unie meer en meer een trend geworden om strategische partnerschappen te sluiten met derde landen. Op zich heb ik hier niet veel moeite mee. Het kan nuttig zijn om de bilaterale verhoudingen in zo'n partnerschap verder vorm te geven, toch zijn er ten minste twee risico's die aan deze constructie vastzitten. In de eerste plaats kan Europa niet ieder land tot strategisch partner verklaren. Dit leidt mijns inziens tot een devaluatie van het begrip strategisch. Daarom pleit ik ervoor alleen de bilaterale betrekkingen met cruciale partners onder deze noemer onder te brengen.

In de tweede plaats krijg ik soms het onbestemde gevoel dat deze strategische partnerschappen een hoog symbolisch gehalte hebben. Er kan weer een top belegd worden en verder blijft veel bij het oude. Deze partnerschappen fungeren vaak uitsluitend als forum. De vraag naar de concrete resultaten blijft vaak onbeantwoord.

Ook hier mis ik nog teveel het benoemen van concrete problemen.

De Unie hanteert hier de verkeerde volgorde. Vanuit onze betrokkenheid met de regio moet de Europese Unie Brazilië juist wijzen op het belang van een sterke Mercosur en moet zij het land aanmoedigen om zelf veel in deze samenwerkingsovereenkomst te investeren. In plaats daarvan gaat de Unie op bilateraal niveau met Brazilië om de tafel zitten en geeft ze daarmee het signaal af dat Mercosur voor ons op de tweede plaats staat. Ook op handelsgebied vind ik de ontwerpaanbeveling niet scherp geformuleerd. Er wordt een oproep gedaan om in gezamenlijkheid aan het vlot trekken van de Doha ronde te werken. Uiteraard een nobel streven, maar zou het niet beter zijn om eerst de kritieke punten van verschil tussen de Unie en Brazilië concreet te benoemen? Het onderwerp van markttoegang is voor beide kampen een aangelegen punt. Ik denk dat de Doha ronde al meer kans van slagen heeft, als deze kwestie op bilateraal niveau wordt uitonderhandeld. U hoort mij hiermee niet zeggen dat dit eenvoudig zal zijn, maar ik zie dit als een betere weg dan het uitspreken van retorisch goed klinkende verklaringen. Ik heb ook vanuit mijn geopolitieke interesse naar de ontwerpaanbeveling gekeken. Ik mis hierin toch wel een oproep aan Brazilië om regionaal een leidersrol te vervullen.